Vieles wurde über die institutionellen Aspekte gesagt. Ich habe dem, was Herr Premierminister Reinfeldt gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Ich finde es gut, dass er nicht hastig vorgeht, sondern sagt Wir warten ab, denn noch ist nichts gewonnen, noch brauchen wir die letzten Schritte dieses Ratifizierungsverfahrens, bevor wir institutionelle Fragen beantworten können. Sie, Herr Kommissionspräsident, haben sich wie wir alle gefreut. Ihre Freude wird sicher am Sonntagabend etwas getrübt gewesen sein, denn die 382 Stimmen, die Sie für Ihr Votum bekommen haben, bestanden zu 55 Stimmen aus Abgeordneten einer Fraktion, deren Ziel es ist,

Es geht nicht um die Frage von institutionellen Spielchen, die jetzt gespielt werden sollen. Es geht nicht um die Frage, wie sich Mehrheiten in diesem Parlament zusammensetzen, sondern es geht um etwas viel Fundamentaleres, und das ist es, was man dem Staatspräsidenten der Tschechischen Republik sagen muss Die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben zusammen 500 Millionen Einwohner.

Diese beiden Länder zusammen stellen ein Drittel der Erdbevölkerung! In den G20 Runden sitzen diese Staaten zwischenzeitlich mit am Tisch.

Es geht darum, dass die Union stark gemacht werden soll als ein weltweiter Partner, um die einzelnen Mitgliedstaaten zu stärken. Das ist ausdrücklich das Ziel des Lissabonner Vertrags! Ganz umgekehrt Dieser Vertrag dient den Interessen gerade der kleinen Mitgliedstaaten der

im 21. Jahrhundert ist es klar, dass Brasilien das stärkere Land ist. Portugal braucht, wie alle europäischen Staaten, die Union, um gemeinschaftlich stark zu sein. Wenn es um Klimawandel geht, wenn es um die Finanzkrise geht, wenn es um die weltweite Seuchenbekämpfung geht, wenn es darum geht, den Hunger in der Welt zu bekämpfen, Frieden zu sichern, um wegen Ressourcen geführte Kriege zu vermeiden, dann wird Europa nur als einheitlicher Block bestehen können, und es wird untergehen, wenn es sich in seine Einzelteile zerlegt. Deshalb ist die Frage, die man an Staatspräsident Klaus richten muss Kann man als Einzelner der zugegebenermaßen von seinem verfassungsmäßigen Recht Gebrauch macht, das will ich ihm nicht abstreiten in der Abwägung der Verantwortung, die man übernimmt, diese Verantwortung ganz alleine schultern, wenn alle anderen Regierungen und Parlamente und jetzt auch 67 der Iren, die zugestimmt haben, anderer Meinung sind?

Ist er sich darüber im Klaren, dass dieser Kontinent vor einer entscheidenden Weichenstellung steht, nämlich vor der Weichenstellung, ob Einigkeit stark macht, oder ob Einzelgängertum uns alle gemeinsam schwächt. Das ist die entscheidende Frage! Deshalb Ja, das war ein guter Tag für Europa, und der Tag, an dem dieser Vertrag endgültig ratifiziert sein wird, wird ein noch besserer Tag sein. Herr Klaus sollte sich seiner historischen Verantwortung stellen und diesen Vertrag unterschreiben.